Aș dori să îl întreb pe domnul deputat fiind de acord cu conținutul intervenției sale dacă știe cumva, urmare a loviturii militare care a dus la instaurarea regimului coloneilor în Grecia, dacă Televiziunea și Radioul Public din Grecia și au încetat apariția, daca au fost suspendate?